Ich habe mich für eine dauerhafte Formel ausgesprochen. Und die Frage, die Sie mir gestellt haben, müssen Sie den beiden Berichterstattern stellen, die bei jeder Berechnungsgrundlage eine andere Sitzverteilung vorgeschlagen haben als die, die morgen zur Abstimmung kommt.

Es geht nicht um Österreich oder Schweden, es geht um die Berechnungsgrundlagen. Und ich habe nicht mehr und nicht weniger gesagt, als dass ich für den ursprünglichen Bericht der Berichterstatter eintrete. Wir haben niemanden angegriffen. Das, was wir hier jetzt zwischen uns spielen, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir eine dauerhafte Regelung benötigen. Und ich stehe nicht an zu sagen, Schweden hat immer ein Mandat mehr gehabt als Österreich, weil die Bevölkerungsanzahl unterschiedlich ist. In der Neuaufteilung war es anders vorgeschlagen, aber nicht, weil wir es gefordert haben, sondern weil die Berichterstatter es so detto kommentiert haben und begründet haben, und dem sind wir gefolgt.